virðulegi forseti í kjölfar hæstaréttardómsins hafa stjórnvöld sent frá sér alls konar yfirlýsingar allt frá því dómurinn muni allur verða túlkaður lántakendum í vil til þess að fjármálakerfið muni ekki standa undir dómnum ef samningsvextir verða látnir gilda viðbrögð hafa að vonum verið mikil

með þessu segjast þeir fylgja viðvörunum hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra þetta er reyndar ekki í fyrsta skipti sem hæstvirtur ráðherra sendir frá sér ummæli sem hafa leitt til bankaáhlaups það gerði hann líka í lok september tvö þúsund og átta með alvarlegum afleiðingum það er ekki úr vegi að ég noti þetta tækifæri á að fara yfir þá hættu sem skapast hefur fyrir fjármálakerfið við dóm hæstaréttar

það er rétt að enginn hádegisverður er ókeypis en þennan hafa lánardrottnar gömlu bankanna þegar greitt fyrir við yfirfærslu innlána frá gömlu í nýju bankana voru færðar til eignir sem höfðu meira niðurskrifaðar gríðarlega segjum til einföldunar að þúsund milljarða eignir að nafnvirði hafi verið fluttar yfir en þær hafi verið bókfærðar síðan á fimm hundruð milljarða í bókum nýju bankanna til að mæta innlánum síðan var sett inn eigið fé til að styðja vel ríflega lögbundið eiginfjárhlutfall segjum sem dæmi sextán prósent nú fellur dómur hæstaréttar og kröfur á lántakendur minnka um segjum þrjú hundruð milljarða og enn standa eftir fimm hundruð milljarðar í eignum hundrað milljarðar í eigið fé krafan á lántakendur stendur í sjö hundruð milljörðum ekkert hefur gerst fyrir eigin fé bankanna og ekkert fyrir eiginfjárhlutfallið það sem hins vegar hefur gerst er að greiðsluflæðið á lánasöfnum minnkar í framtíðinni og þrjú hundruð milljarðar af fimm hundruð milljarða svigrúmi til afskrifta hefur verið notað í stað þess að tekjuflæðið sé af þúsund milljörðum en það nú á sjö hundruð milljarða bankakerfið er jafn sterkt og áður en borð fyrir báru hefur minnkað reyndar er þetta dæmi ekki algilt því einhverjir hafa gert upp lán sín og eiga því kröfu á bankana þetta ætti þó ekki að vera stór upp hæð því flest þessara lána voru til langs tíma ég tel reyndar að þá upphæð sé hægt að sækja til gömlu bankanna vegna brostinna forsendna en það er önnur saga og lengri

á afkimum reikningshalds en það er hægt að ætlast til þess af þessum hæstvirtur fagráðherra lífið snýst um meira en fimmtán mínútur af frægð þrátt fyrir að andy warhol hafi öðru fram menn verða að geta staðist fjölmiðlana þegar viðkvæmt ástand kemur upp það er mikilvægt að við alþingismenn og ráðherrar hæstvirtur sýnum yfirvegun og komum fram af festu og trúverðugleika og tjáum okkur ekki um viðkvæm mál nema af þekkingu yfirlýsingar um stórkostlega hættu á gjaldþroti bankana eru rangar og til þess eins fallnar að ýta undir áhlaup á bankana að vísu kemur það ekki að jafn mikilli sök nú og þegar hæst efnahagsráðherra gaf sína fyrri yfirlýsingu tvö þúsund og átta því gnótt lausafjár er nú fyrir hendi í bönkunum og gjaldeyrishöft á millifærslum til útlanda en trúverðugleiki kerfisins dalar og það seinkar öllum bata auk þess fólk á heimtingu að vera í rónni með sparifé sitt það verður ekki úr því skorið hvaða kjör skulu gilda á lánunum og hve víðtæk áhrif dómsins eru nema fyrir dómstólum þess vegna höfum við sjálfstæðismenn lagt fram frumvarp um flýtimeðferð og við skulum öll sameinast um að styðja það það er engin ástæða fyrir sparifjáreigendur að óttast um spariféð sitt en það er ástæða fyrir suma að tala af meiri þekkingu og nærgætni málið er of